herra forseti í gær ræddum við hér á hinu háa alþingi jafnréttismál og árangursleysi á því sviði á síðustu áratugum af umræðunni mátti ráða óþolinmæði yfir því hversu hægt miðar í áttina að fullkomnu jafnrétti kynjanna hér á landi

ég fullyrði að þær breytingar sem ég legg til á barnalögum hér í dag eru nátengdar jafnréttismálum og órjúfanleg forsenda þess að frekari árangur náist á því sviði áður en lengra er haldið í þessari framsögu þá vil ég undirstrika það að allt það sem ég segi hér um sem jafnasta foreldraábyrgð sem jafnasta umgengni tvöfalt lögheimili og sameiginlega forsjá samkvæmt dómi á við um þau tilvik þar sem foreldrar eru bæði góðir og hæfir uppalendur og eiga ekki við nein sérstök vandamál að stríða sem betur fer eru það yfir níutíu prósent foreldra sem falla í þann hóp undantekningar eru vissulega til en við bregðumst við þeim með öðrum hætti en þeim sem hér er lagt til

þau standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum í lífinu ákvörðunum eins og þeim hvernig högum við umgengni okkar og barnanna hjá hvoru okkar verður lögheimili barnanna stundum stendur baráttan um það hvort foreldrið verður með forsjána þótt sameiginleg forsjá hafi verið lögleidd sem meginregla hér á landi á síðasta ári í ljósi þessa tel ég mig hafa góða innsýn í stöðu foreldra og barna þegar að sambúðarslitum kemur ég fullyrði að þó forsjárdeilum hafi kannski ekki fjölgað í umtalsverðum mæli á liðnum árum þá virðist sem þau forsjármál sem verða að forsjárdeilum þau virðast vera að harðna og af hverju skyldi það vera ég tel að forsjárdeilur séu ein birtingarmynd árangurs af þeirri jafnréttisbaráttu sem konur með stuðningi karla hafa háð síðasta aldarfjórðunginn eða svo af þessari jafnréttisbaráttu leiddi meðal annars að konur flykktust út á vinnumarkaðinn við kröfðumst jafnra launa og jafnra tækifæra til náms og starfs á kvennafrídaginn nítján hundruð sjötíu og fimm sögðum við já ég þori get og vil í öllu þessu umróti hefur verkaskipting á heimilunum eðlilega breyst í vaxandi mæli eru konur farnar að átta sig á því að það er sjálfsagt og eðlilegt að gera kröfur til sambýlismanna sinna og eiginmanna um þátttöku í heimilisstörfum og öllu því sem lýtur að umönnun barna karlar sem áður höfðu í takmörkuðum mæli sinnt börnum sínum eru farnir að eyða með þeim meiri tíma og finna þannig hversu dýrmætt og mikilvægt það er að eiga þá samveru með börnum sínum breytingar á fæðingarorlofsreglum ekki síst þær stórstígu breytingar sem urðu frá fyrsta janúar tvö þúsund og eitt hafa enn ýtt undir þessa þróun af þessum nýju orlofsreglum leiðir að nú eru feður heima með börnum sínum líka á þeim tíma sem þau eru algerlega ósjálfbjarga og í öllu upp á umönnunaraðila sinn kominn mæður einoka ekki lengur þennan tíma eins og áður var og hverjar eru afleiðingar þessa við skilnað eða sambúðarslit eru það æ oft karlarnir sem segja já ég þori get og vil þegar kemur að því að ræða hvor aðilinn á að vera meginumönnunaraðili barnanna eftir samvistarslitin í þessu felst ein stærsta breytingin frá því sem áður var því nú gera karlar í æ ríkari mæli kröfur til virkrar þátttöku í lífi barna sinna eftir skilnað eins og konurnar hafa krafist af þeim meðan allt lék í lyndi feður sætta sig ekki lengur við að vera óvirkir þátttakendur í lífi barna sinna þótt sambúð þeirra og mæðranna ljúki en þá bregður svo við að þegar skilnaðar kemur þá gleymist oft jafnréttisbaráttan og mikilvægi þess fyrir börnin að njóta beggja foreldra sinna í sem ríkustum mæli þótt foreldrarnir beri ekki gæfu til að halda áfram vegferð sinni ágreiningur kemur upp milli foreldranna feður sem á sambúðartíma hafa sinnt börnum sínum jafnt og móðirin og stundum jafnvel í meira mæli verða að vonum undrandi og skilja ekki hvaðan á sig stendur veðrið ef móðirin vill nú verða meginumönnunaraðili án tillits til þess hvernig verkaskiptingin var í sambúðinni

helgarpabbar konur sem fylgja jafnréttishugsjóninni alla leið og telja sjálfsagt og eðlilegt að feður komi til jafns við þær að umönnun barnanna þurfa oftar en ekki að þola aðfinnslur og jafnvel aðdróttanir um það hvort þær eigi við einhver persónuleg vandamál að stríða körlum sem axla eðlilega foreldraábyrgð við skilnað er á hinn bóginn hampað sem sérstaklega duglegum og aðdáunarverðum ég minnist þess ekki að hafa heyrt dáðst að konum sem einar sjá um börn sín stundum með litlum stuðningi feðra en ég hef mjög oft heyrt dáðst að körlum í þeim sporum jafnvel þó að þeir geri ekkert meira en það að axla til jafns við móðurina ábyrgð á börnunum sem þeir eiga með henni hér endurspeglast ríkjandi viðhorf hið raunverulega hugarfar í jafnréttismálum þetta viðhorf og hugarfar endurspeglast í svo mörgu öðru það meira að segja endurspeglast hjá hinu háa alþingi sjálfu og alþingi fellur í hefðbundnar kynjaklisjur og gerir það örugglega ekki af ásetningi ég fékk afhenta þessa bók háttvirtur þingmaður þegar ég tók við þingmannsstörfum hér í síðustu viku þar er fjallað um þingstörfin og ýmislegt gagnlegt fyrir nýjan þingmann handbókin er skemmtilega myndskreytt en ég hnaut um tvær á blaðsíðu fjörutíu og níu er grínug mynd af þingmanni sem er greinilega að vinna heima sennilega við eldhúsborðið í fartölvunni sinni heimiliskötturinn og börnin láta þingmanninn ekki í friði hug að karlþingmaður þurfi að búa við þau vinnuskilyrði heima að kötturinn og börnin láti hann ekki í friði meðan hann sinnir mikilvægum störfum fyrir land og þjóð á næstu opnu á blaðsíðu fimmtíu og eitt er talað um ræstingar þar er einnig grínug teikning af ræstitækninum sem fer eins og hvítur stormsveipur hér um sali að starfsdegi loknum hvers kyns er ræstitæknirinn það er kona þarna

við víkjum þá aftur að barnalögunum sem hér eru til umfjöllunar hafa þau sætt breytingum frá þeim tíma sem þau voru fyrst lögfest hér á alþingi í byrjun níunda áratugarins

þeim lögum sem umgengnisréttur föður við óskilgetið barn sitt var lögfestur það eru ekki nema tuttugu og fimm ár síðan það má með sanni segja að við höfum verið mjög varkár með allar nýjungar varðandi þann lagaramma sem við sníðum börnum og foreldrum það var til dæmis ekki fyrr en nítján hundruð níutíu og tvö sem við treystum okkur til að leyfa foreldrum að semja um sameiginlega forsjá þá hafði sú skipan viðgengist á öllum norðurlöndunum um margra ára skeið síðast verið tekin upp í danmörku nítján hundruð áttatíu og fimm í frumvarpi því sem varðar barnalög um nítján hundruð níutíu og tvö er vikið að þessu atriði og nefnt að síðast hafi sem sé sameiginlega forsjáin verið lögfest í danmörku sjö árum áður og það er líka vikið að því að í sumum löndum sé meira að segja dómstólum heimilt að dæma sameiginlega forsjá en það var ekki talin ástæða til að stíga svo stórstíg skref þannig að strax árið nítján hundruð níutíu og tvö þegar við lögfestum sameiginlega forsjá sem heimildarákvæði voru öll okkar nágrannalönd komin miklu lengra á þessu sviði það var ekki fyrr en á síðasta ári sem við treystum okkur til þess að gera sameiginlega forsjá að meginreglu enn höfum við ekki treyst okkur til þess að lögfesta heimild til dómstóla til að dæma megi sameiginlega forsjá

segja að við höfum hér á landi stigið afar varlega til jarðar og ekki rasað um ráð fram þótt fyrir liggi að þessi atriði eru mikilvæg tæki í allri jafnréttisbaráttu það er nefnilega að mínu mati ekki fyrr en jöfn foreldraábyrgð næst fram sem fullt jafnrétti næst fram það eru liðin fimm ár frá því að síðasta endurskoðun á barnalögunum var gerð enn voru þá ekki stigin skref sambærileg við það sem gert hafði verið á norðurlöndum og eins og ég vék að hérna áðan var það ekki fyrr en í fyrra sem sameiginlega forsjáin var lögfest þær breytingar sem hér eru lagðar til á barnalögunum með því frumvarpi sem ég mæli hér fyrir hníga flestar í þá átt að gera foreldrum betur kleift en nú er

breytingunum sem frumvarpið felur í sér staðreyndin er sú að í vaxandi mæli semja foreldrar um það að börnin dvelji sem jafnast hjá þeim báðum slíkt fyrirkomulag tryggir að börnin njóti sem mest beggja foreldra sinna þegar foreldrar semja um slíkt fyrirkomulag er nauðsynlegt og eðlilegt að lögheimilið geti verið hjá þeim báðum slíkt er ekki hægt nú lögum samkvæmt þess vegna er í fjórða grein frumvarpsins lagt til að foreldrar geti við sambúðarslit ákveðið að lögheimili barnsins eða barnanna verði hjá þeim báðum samhliða er í elleftu greinar frumvarpsins lögð til breyting á lögheimilislögum annars vegar og skattalögum hins vegar til þess að þessi breyting verði möguleg af þessari breytingu mun leiða að foreldrar sem deila foreldraábyrgð sinni með sem jöfnustum hætti geta samið um að lögheimili barnsins verði hjá þeim báðum og þau munu þannig bæði njóta þess opinbera stuðnings sem einstæðir foreldrar njóta sá stuðningur er nefnilega bundinn við lögheimilið ýmislegt annað hangir á lögheimilið svo sem möguleiki foreldra til að tryggja börn sín frístundatryggingum afleiðing af þessu hlýtur að verða sú að meðlagsgreiðslur falla niður í þessum tilvikum enda gert ráð fyrir því að þegar foreldrar haga málum með þessum hætti axli þau einnig að jöfnu allar framfærsluskyldur með barninu í annarri grein frumvarpsins er lögð til sú breyting á tuttugustu og áttundu grein barnalaga að skýrt komi fram í nýrri málsgrein að þegar svo háttar til að forsjá er sameiginleg en lögheimili einvörðungu hjá öðru foreldrinu geti lögheimilisforeldrið ekki flutt lögheimili nema með samþykki hins í raun ætti þessi breyting að verða ónauðsynleg því að það kemur skýrt fram í fjórðu málsgrein tuttugustu og áttundu grein barnalaga að forsjá feli í sér rétt og skyldur fyrir foreldri til að ákveða búsetustað þess þjóðskrá hefur hins vegar í framkvæmd túlkað þetta lagaákvæði þannig að lögheimilisforeldrið eitt hafi þennan rétt líka þegar forsjáin er sameiginleg á sama tíma er skýrt tekið fram í lögunum að lögheimili barns megi ekki flytja til útlanda nema með samþykki hins foreldrisins sem fer sameiginlega með forsjána engu að síður getur háttað svo til að það sé meira vandamál fyrir foreldri að barnið flytji til dæmis til vopnafjarðar eða þórshafnar heldur en til kaupmannahafnar því að samgöngur við kaupmannahöfn eru mun auðveldari en við vopnafjörð eða þórshöfn og miklu kostnaðarminni með fimmta og sjöttu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar á þrítugasta og fjórða og þrítugasta og fimmtu grein barnalaga hér eru lagðar til nauðsynlegar breytingar til að stuðla að því að dómari geti í forsjármáli annað hvort breytt forsjá annars foreldrisins yfir í sameiginlega forsjá eða þegar krafist er slita á forsjá neitað að fallast á kröfuna og dæmt forsjána sameiginlega áfram jafnframt eru í ákvæðinu fyrirmæli um að sameiginlegri forsjá megi ekki slíta nema til þess séu ríkar ástæður og að slík tilhögun sé barninu fyrir bestu jafnframt er í ákvæðinu lögð sú lína að dómari geti ákveðið foreldrinu sem ekki fær lögheimilið umgengni í allt að sjö daga af hverjum fjórtán með þessu er verið í lagatexta að sýna að sem jöfnust umgengni er sjálfsögð og eðlileg

gera tæknilegar breytingar á þrítugasta og fimmtu grein barnalaga og þær breytingar eru lagðar til í sjöttu greinar frumvarpsins ég tel ekki ástæðu til að rekja þær sérstaklega því að þær eru meira tæknilegs eðlis en stuðla að því að tryggja að í forsjármálinu sjálfu standi foreldrarnir jafnfætis þannig að í bráðabirgðaforsjármáli séu ekki teknar ákvarðanir sem erfitt verður að snúa við herra forseti þær breytingar sem ég hef hér rakið þetta eru þær breytingar sem ég tel vera mikilvægastar með tilliti til þróunar kynjajafnréttis hér á landi en í frumvarpinu eru fleiri breytingartillögur í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að karlmaður sem telur sig föður barns geti höfðað barnsfaðernismál sifjalaganefnd gerði ráð fyrir þessum möguleika í frumvarpi til barnalaga tvö þúsund og þrjú en þá kaus hið háa alþingi sjálft að fella þá heimild niður í þeim tilvikum sem barn er feðrað svokallaðri pater reglu vegna áhyggna af tilefnislausum málshöfðunum eins og það er orðað í nefndarálitinu hjá allsherjarnefnd ég tel nýlega reynslu fullorðins manns sem reyndi að fá staðfest faðerni sitt sýna að dómstólar gæta ýtrustu varúðar í þessum tilefnum og það er því ástæðulaust að treysta ekki dómstólum í þessum efnum ég tel að það sé alvarlegt brot á karlmanni sem er í þessari stöðu að geta ekki leitað til dómstóla og legg því til þessa breytingu ég hef hins vegar velt því fyrir mér hvort eðlilegri staðsetning á þessari heimild væri í þriðja kafla laganna þar sem fjallað er um ógildingar og vefengingarmál heldur en í öðrum kaflanum þar sem fjallað er um barnsfaðernismál sifjalaganefnd gerði hins vegar

falli alltaf í skaut hinu kynforeldrinu það verði meginreglan nú eru reglur þannig að stjúpforeldri gengur framar kynforeldri ef foreldri er eitt með forsjána þetta veit ég að mjög margir forsjárlausir foreldrar konur jafnt sem karlar eru óánægð með ég legg þó ekki til breytingu á því ákvæði sem þegar er í lögunum að forsjárforeldri geti í þessum kringumstæðum gert yfirlýsingu með fyrirmæli um það hvert forsjáin skuli fara að því látnu ef slík yfirlýsing liggur fyrir verður það dómstóla að meta hvar hagsmunum barnsins verði best borgið hjá stjúpforeldrinu eða kynforeldrinu í sjöundu greinar frumvarpsins eru lagðar til tvær breytingar á þrítugasta grein barnalaga sem miða að því annars vegar að láta það koma skýrt fram í lagatextanum að sýslumenn geti úrskurðað um sem jafnasta umgengni þessi hefðbundin helgarumgengni frá föstudegi til sunnudags eða mánudags verði ekki það viðmið sem haft er að leiðarljósi það megi úrskurða umgengni í allt að sjö daga af hverjum fjórtán hins vegar er í sjöundu greinar lögð til sú breyting að meginreglan verði sú við umgengni að kostnaður vegna hennar skiptist milli foreldranna í stað þess að nú er hann eingöngu á herðum foreldrisins sem sinnir umgengninni síðasta breytingin sem ég ætla að víkja hér að er lögð til í níundu grein þar er lagt til að lítilsháttar breyting verði gerð á fimmtugasta og aðra grein barnalaga þessi breyting lætur líka lítið yfir sér en er afskaplega mikilvæg fyrir forsjárlaus foreldri það er litið svo á nú að forsjárlaust foreldri eigi ekki rétt á nema munnlegum upplýsingum um barn sitt frá ýmsum aðilum eins og til dæmis leikskólum skóla barnaverndaryfirvöldum heilbrigðisstofnunum og fleiri þessi túlkun byggir ekki á neinu skýru orðalagi í lögum heldur skýringarreglu í greinargerð sem fylgdi breytingu sem gerð var á barnalögunum nítján hundruð níutíu og fimm það er sjálfsagt og eðlilegt að forsjárlaust foreldri eigi fortakslausan rétt á því að fá skriflegar jafnt sem munnlegar upplýsingar um barn sitt og þessi breyting lýtur að því að tryggja þann rétt herra forseti ég vék að því í upphafi máls míns að við hefðum hér á hinu háa alþingi í gær rætt jafnréttismál vegna nýs frumvarps hæstvirts félagsmálaráðherra á því sviði mér fannst einn rauður þráður í umræðunni vera sá að jafnrétti náum við ekki til fulls nema með hugarfarsbreytingu við erum öll afsprengi þess samfélags sem við ólumst upp í ég rakti hér áðan dæmi um hefðbundin kynjaviðhorf sem endurspeglast meira að segja í útgefnu efni frá alþingi það gerði ég ekki til að vera leiðinleg heldur fyrst og fremst til að benda okkur á hvað við sjálf þurfum endalaust að vera vakandi fyrir því að falla ekki í hinar hefðbundnu klisjur varðandi hlutverk kynjanna við þurfum daglega og oft á dag að minna okkur á það að við verðum að hugsa út fyrir þann kassa sem uppeldið hefur sett okkur við erum öll afsprengi þess uppeldis sem við fengum ef einhverju á að breyta verðum við að byrja á því að breyta okkur sjálfum konur jafnt sem karlar herra forseti það er einlæg sannfæring mín að til að kynjajafnrétti náist þurfi löggjöf sem endurspeglar slík viðhorf á öllum sviðum það duga ekki einvörðungu metnaðarfull lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna löggjöfin á öllum sviðum þarf að hafa kynjajafnrétti að leiðarljósi þær breytingar sem ég hef hér mælt fyrir og legg til eru af þeim toga ég veit að það er sjaldgæft að þingmannafrumvörp séu samþykkt á hinu háa alþingi ég el þó þá von í brjósti að þetta frumvarp geti orðið mikilvæg undantekning frá þeirri reglu og háttvirta allsherjarnefnd afgreiði frumvarpið úr nefndinni börnin okkar eiga það einfaldlega inni hjá okkur að við stígum þau skref sem þarf í löggjöf til að tryggja að þau alla daga njóti sem mestra og bestra samvista við báða foreldra sína hvort sem foreldrar þeirra búa saman eða ekki